Wstydem jest, że kobiety, które osiągnęły sukces często dzięki wsparciu innych kobiet dzisiaj o tych kobietach zapominają.

Dzisiaj w firmie liczy się takie zarządzanie holistyczne, budowanie relacji, komunikacja, a także zrozumienie i empatia.

I ten szklany sufit uda nam się przebić przy wsparciu mężczyzn, mądrych mężczyzn, i przy wsparciu wszystkich silnych, odpowiedzialnych kobiet.